Creo que, efectivamente, se ha planteado un programa que es razonable, como ha ocurrido otros años. Lo que para mí está ausente, y me preocupa, es el sentido de la urgencia. Todas las mañanas nos levantamos en muchos países, en el mío, España, desde luego, con la urgencia de las reformas que hay que llevar a cabo en el mercado laboral, en la estabilidad presupuestaria, en el déficit público, etc.

Y aquí estamos ante un programa que, a mi modo de ver, carece de ese sentido de la urgencia. Y carece, fundamentalmente, de aquello que es potestativo, en esencial, del proyecto de la Unión Europea para contribuir a desarrollar el crecimiento y el empleo, que es el mercado interior, y el mercado interior digital como una variante del mismo.

unificar, integrar la extraordinaria fragmentación legislativa que impide el desarrollo de ese mercado, es urgente.